Der UN Generalsekretär Guterres hat uns im Mai hier im Plenum eine sehr beeindruckende Rede gehalten und uns die wichtigsten Herausforderungen uns vor Augen geführt, mit denen sich die Vereinten Nationen konfrontiert sehen. Mir ist es wichtig, dass die EU seinen Ansatz unterstützt, sowohl die Reform der UN-Sicherheitsstrukturen voranzubringen als auch die Kapazitäten für Aufgaben der Mediation und Konfliktlösung zu stärken. Dabei müssen die EU Mitgliedstaaten ihre Unterstützung finanziell und personell für die friedensbewahrenden und friedensbildenden Missionen der Vereinten Nationen signifikant erhöhen.

Aber auch die UN Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die finanziellen Mittel dafür bereitzustellen. Die Friedenspolitik der UN darf nicht gefährdet werden. Die EU muss hier einen Beitrag leisten, eine EU, die der UN Generalsekretär hier als das größte Friedensprojekt in der Geschichte bezeichnet hat.